Auch ich danke Frau Muscardini für die von ihr geleistete Arbeit an diesem Bericht und den Schattenberichterstattern für konstruktives Zusammenwirken.

Tatsächlich würden wir uns wünschen, wenn noch weitere Informationen ersichtlich wären, zum Beispiel über den sogenannten ökologischen Fußabdruck von Produkten, über die Achtung von Arbeitnehmerrechten im Herstellungsprozess oder über die angemessene Beteiligung der Produzenten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Gewinn. Zugleich aber sind wir nicht der Meinung, dass diese erweiterten Wünsche in eine Verordnung zur Kennzeichnung des Ursprungslandes gehören.

Dennoch gibt es unter dortigen Unternehmen schwarze Schafe, aber eben auch eine große Mehrheit von Unternehmen, die sich an die Gesetze halten. Wir müssen daher bei einer europäischen Verordnung auch darauf achten, dass weder Mitbewerber noch Nationalisten ein ganzes Land und seine Produkte in den Schmutz ziehen können.

Durch zusätzliche Berücksichtigung von CO 2 armer Produktionsweise und menschenwürdigen Arbeitsverhältnissen können wir moderne Herausforderungen einbeziehen. Ich fordere die Kommission auf, Schritte für eine weitere Verordnung in dieser Richtung in die Wege zu leiten. Lassen Sie mich noch einen Gedanken hinzufügen Eine konsequente Einführung der Made in Verordnung kann auch zur Lösung komplizierter politischer Konflikte einen Beitrag leisten, zum Beispiel die ungehinderte Zulassung von Made in Palestine Produkten auf den EU Markt und damit die Gewährung der Chance auf selbstbestimmte wirtschaftliche Entwicklung in Palästina.